Signor Presidente, onorevoli colleghi, la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale c'è dal 1992 ed è una buona direttiva, che ha subito molti positivi cambiamenti, ma è ora tempo di aggiornarla ancora, soprattutto è importante rafforzare il diritto dei cittadini alla consultazione obbligatoria come garanzia di partecipazione e trasparenza, soprattutto quando si realizzano opere che hanno un forte impatto ambientale sul territorio e sugli stessi diritti dei cittadini il diritto alla salute, il diritto a vivere in un ambiente sano, il diritto alla tutela del territorio e alla protezione